Elnök Úr, lassan este 11 et mutat az az óra az európai zászlók fölött és én ismét újra azért vártam ki szorgalommal ezt az időt, mert el kell mondjak, meg kell értessek mindenkivel valamit. Tudom, hogy nagy a félelem mindannyiunkban a terrorcselekmények miatt. Tudom, hogy vannak kormányok, politikai erők, akik felhasználták az elmúlt időszakot menekültellenes propagandára. De értsük meg az igazi baj a mai európai társadalomban van. És ezért kell beszéljek a gyermekszegénység kérdéséről.

Magyarországon ez a szám, ez az arány borzasztó